Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sehen, dass alle größeren Fraktionen in dieser Frage gespalten sind.

Aber viele EVP Kollegen, viele Christdemokraten in den Mitgliedstaaten, sind für den Vorschlag der Kommission und für den Bericht des Umweltausschusses. Ich war Berichterstatter des Umweltausschusses für die Energieeffizienz Richtlinie. Ich muss sagen, was der Berichterstatter, Herr Groote, gesagt hat, stimmt Das Europäische Parlament hat die Kommission zweimal aufgefordert, in den Emissionshandel einzugreifen und ihn zu stärken.

Denn wenn wir diesen ersten Schritt morgen nicht tun, dann wird es keine Debatte über weitere Schritte geben. Deswegen steht auch die Glaubwürdigkeit des Europäischen Parlaments auf dem Spiel. Das Argument, man sollte grundsätzlich nicht in den Markt eingreifen, war ein Argument der Republikaner in den USA vor Lehman Brothers.

Und ausnahmsweise muss man es jetzt auch beim Emissionshandel tun.

Das heißt aber auch, dass wir stärker beobachtet werden und dass es nicht um eine technische Kleinigkeit geht, sondern um eine Grundsatzentscheidung. Die Grundsatzentscheidung sollten wir treffen für eine EU Klimapolitik.